ég vil þakka háttvirtum fjórði þingmaður norðvesturkjördæmis gunnari braga sveinssyni fyrir hlý orð í minn garð og varaforsetanna og sömuleiðis góðar óskir í minn garð og fjölskyldu minnar og háttvirtum þingmönnum fyrir að taka undir þau orð með því að rísa úr sætum ég endurtek þakkir mínar og óskir til háttvirtra þingmanna og alls starfsfólks alþingis dagskrá þessa fundar er tæmd til nýs fundar er boðað miðvikudaginn fimmtánda júní næstkomandi klukkan ellefu árdegis þessum fundi er slitið